Pane předsedající, já bych chtěl k tomuto tématu poukázat, že skutečně krize v ocelářství je nepochybně propojena s celou řadou tržních faktorů, jako je nadprodukce, ale myslím si, že je opakovaně důležité zdůraznit, že je spojena i s netržními faktory. A to je dodržování určitých standardů, ať je to ochrana pracovníků, příznivé pracovní podmínky, příznivé životní prostředí. To znamená jak moc dodržují konkrétní státy a konkrétní výrobci požadavky na dodržování i těch norem na ochranu životního prostředí. Protekcionalismus, to znamená nedovolená podpora ze strany státu, to jsou všechno otázky, které jsou spojené s tímto tématem, a já se domnívám, že bychom na ně neměli rezignovat při tom, když například budeme hodnotit Čínu jako zemi s dodržováním těchto standardů.